i zmiana alokacji spowodowałaby konieczność modyfikacji programów operacyjnych oraz opóźnienia w przygotowaniu umów partnerskich. Przejście do kolejnego okresu programowania, nowy system wdrażania, a zwłaszcza trudna sytuacja na rynku pracy stanowią już bardzo poważne wyzwanie dla harmonijnego i efektywnego wdrażania EFS u, dlatego uważam, że zdecydowanie musimy wyeliminować wszelkie ryzyko powstawania opóźnień w zawiadowaniu tym funduszem na poziomach krajowych.